ellefu hef ég lagt fram fyrirspurn til samgönguráðherra um gatnamót miklubrautar og kringlumýrarbrautar ég lagði fram sömu fyrirspurn í desember tvö þúsund og þrjú hér á hinu háa alþingi og þá í tilefni af því að þá voru nýkomin út drög að frumskýrslu vinnuhóps vegagerðarinnar og reykjavíkurborgar um þessi gatnamót þessi vinnuhópur lagði til í frumdrögum sínum þrjár meginlausnir á gatnamótum miklubrautar og kringlumýrarbrautar í fyrsta lagi var sagt að gatnamótin gætu verið í plani með fjögurra fasa umferðarljósum og akreinum fjölgað þannig að þrjár yrðu beint áfram og tvær fyrir hverja vinstri beygju önnur meginlausnin sneri að tveggja hæða gatnamótum með kringlumýrarbraut eða miklubraut í fríu flæði og vinstri beygju straumum á ljósum þriðja lausnin fjallaði um þriggja hæða gatnamót með bæði miklubraut og kringlumýrarbraut í fríi flæði og allir beygjustraumar yrðu efst á hringtorgi það má kannski segja að með breytingum sem gerðar voru á gatnamótunum sumarið tvö þúsund og fimm að þá hafi verið farið eftir fyrstu meginlausninni eða alla vega svona í átt nokkuð en því hefur að vísu verið haldið fram að þá hafi flöskuhálsinn færst til og sé nú annars vegar á gatnamótun lönguhlíðar og miklubrautar og hins vegar á gatnamótum háaleitis og kringlumýrarbraut íbúasamtök á svæðinu svokölluð íbúasamtök þriðja hverfis þau hafa lagt til að miklabraut verði að hluta lögð í yfirbyggðan stokk frá grensásvegi og undir kringlumýrarbraut og allt í gegnum hverfið að snorrabraut enda sé það mun vænni framkvæmd fyrir íbúa hverfisins því er við það að bæta að eftir því sem ég kemst næst er unnið að þeim málum í borgarkerfinu og að þessari lausn ég vek

þessa framkvæmd þess vegna spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra hvað líður gerð mislægra gatnamóta miklubrautar og kringlumýrarbrautar í reykjavík